La balle est à nouveau, aujourd'hui, chez nous, au Parlement européen, quatorze mois jour pour jour après le vote de notre résolution qui, déjà, appelait à son interdiction dans des usages précis. D'étude en étude, d'agence en agence, d'expert en contre expert, les avis se succèdent et ne se ressemblent pas et la clarté n'est pas faite, j'use là d'un euphémisme. En mars dernier, ce sont les Monsanto Papers qui mettent le feu à l'opinion aux États Unis.

Une dissimulation de preuve s'il en est, mais l'enquête devra le dire.

La Commission doit s'assurer que sa décision finale soit fondée sur des études scientifiques indépendantes et non sur des travaux et documents biaisés, fournis par Monsanto ou d'autres firmes. Dans cette phase de transition, avant le mois de décembre, il est impératif pour la Commission de changer de modèle et de passer enfin à une logique d'interdiction progressive de la substance, plutôt que de réhomologation et de dérogation. Il faut aussi donner aux agences européennes les moyens de leurs ambitions. Je trouve assez choquant je le dis en passant que le budget de l'EFSA soit presque quatre fois inférieur à celui de l'Agence européenne des médicaments, alors que l'alimentation est le troisième poste de dépenses des ménages européens.